ég vil gera þá kröfu hér úr ræðustól alþingis að ég fái að tala sjálf fyrir mína sannfæringu og ég afþakka aðstoð þingmannsins við það að túlka mína sannfæringu mín sannfæring er og var sú sem kemur fram í atkvæðaskýringunni

ekki gæfuspor fyrir ísland en það er jafnmikið mín sannfæring að það sé mikilvægt lýðræðislegt skref að íslenska þjóðin fái að taka afstöðu til þess ég ætla ekki að hafa vit fyrir henni eins og þingmaðurinn mundi væntanlega gera í mínum sporum